De tekst is ook niet, via amendementen of zo, vandaag hier ter tafel gebracht. Dus dit is een andere tekst. En het is toch ook een belangrijke tekst, het gaat over inhoud, namelijk over de Parlementsvoorzitter die moet doorverwijzen naar de Raad, enzovoort.